centralizována nebo unifikována a která opatření zůstanou plně v gesci členských států.

Pokud jde o tuto konkrétní zprávu, na ní oceňuji to, že se snaží posilovat právě konkurenceschopnost evropských podniků vstupujících na energetický trh, posiluje jednoznačně požadavek na transparentnost a jejím cílem je vytvoření dobrého

Pro mě je důležité, že je zde zakotveno i sociální právo jednotlivých spotřebitelů, které směřuje proti energetické chudobě. Já si myslím, že toto je podstatné i pro nás, kteří se hlásíme ke středu a doprava.